Poslanka, hvala lepa za vprašanje. Ja, drži, reorganizacija centrov za socialno delo je bila postavljena v najslabši, možni čas, to je na prvega oktobra, ko je vsako leto največ vlog za tako za, štipendije, otroške dodatke, subvencije za malice, kosila, znižano plačilo vrtcev namretek. V tistem obdobju se začne novo študijsko leto, vrtčevsko leto. Moram reči, da s prihodom na ministrstvo štirinajstega septembra same reorganizacije nisem mogla več preprečiti, ker je so priprave na to reorganizacijo potekale že leto in več, tako da je bila prav praktično že izpeljana. Takoj po prvem oktobru s, v prvem tednu meseca oktobra tudi ni delal informacijski sistem ravno zaradi reorganizacije, kar je še seveda dodatno, poslabšalo stanje na področju zaostankov. Na ministrstvu smo dnevno spremljali, dogajanje na centrih in tudi, nudili, maksimalno podporo in pa pomoč. Sprejemali smo takojšnje ukrepe, kot so dodatne kadrovske, okrepitve, delo preko povečanega, preko delovnega časa in pa dodatna izplačila, tako v mesecu, oktobru in pa v mesecu decembru. Ti ukrepi so pomagali, da smo na večini centrov za socialno delo, približno nekje do konec meseca novembra oziroma, v začetku meseca decembra že odpravili zaostanke, kar pomeni, da so ti centri poslovali brez zaostankov. Največje težave so pa seveda nastale, na največjem centru za socialno delo, to je z, CSD-ju v Ljubljani. To težavo smo rešili na način, da sem izdala sklep o prenosu krajevne pristojnosti. Kot veste v upravnih postopkih s centrov za socialno delo velja krajevna pristojnost, ki je vezala na, s prebivališče stranke. na ta način smo te vloge razporedili po centrih po vsej Sloveniji, ki so pomagali pri odpravi zaostankov. Trenutno stanje, kaže na to, da je večina zaostankov odpravljenih. Nekaj še odprtih zadev. Te so pa o, bolj kompleksne oziroma so razlogi na strani, strank, ko ko ko morajo seveda svoje vloge še dopolniti, bodisi, z dokazili o, prilivih iz tujine ali pa mogoče si še urejajo kakšen, status. Tudi te računamo, da bomo rešili v najkrajšem možnem času oziroma do konca meseca januarja. Kako bomo preprečili, da do takšnega kaosa ne bo več prihajalo? prav gotovo z nadaljevanjem informatizacije centrov za socialno delo. Rada bi na tem mestu opozorila, da, nismo umaknili informativnega izračuna iz Zakona o urejanju pravic iz javnega, v urejanju pravic iz javnih sredstev, ampak masovni informativni izračun. Namreč, ko so me na, na s prihodom na ministrstvo seznanili s tveganjem masovnega informativnega izračuna, ki bi pomenil totalni kolaps sistema, smo nemudoma, spremenili zakon in ta rok za masovni informativni izračun prestavili, na leto dva tisoč enaindvajset, ko bo, upajmo, informativni, sistem, to tudi omogočal oziroma bo pripravljen, na te izračune, medtem ko pa s samim informativnim izračunom bomo pa seveda nadaljevali oziroma je bil kot tak že implementiran prvega prvega decembra, in s prvim decembrom dalje približno že petindvajset tisoč, vlog ni bilo potrebno, strankam ponovno, vlagati. to gre za te letne pravice, kot so štipendije in pa otroški dodatki, kar pomeni, da ko bo te pravice stečejo, bo sledilo avtomatsko podaljšanje teh od odločb po uradni dolžnosti. S kot veste, tudi s prvim marcem bomo uvedli, dokumentarni sistem, Krpan. Gre za aplikacijo, ki bo omogočala lažje poslovanje z dokumentarnim, gradivom, tako da računamo, da bodo na centrih odpadli tudi, odpadla določena administrativna, opravila. Na ta način bomo tudi, lahko omogočali, da si bodo javni uslužbenci lahko, več časa namenili strokovnemu delu in pa delu z z uporabniki storitev. Hvala lepa.